Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le 9 mai dernier, l'Union européenne a donné une réponse ferme aux marchés financiers, à l'initiative des ministres de l'économie et des finances. Le Parlement européen, bien qu'il soit soumis à des procédures parlementaires plus longues, ne doit pas être condamné à l'inaction. Je pense que ce Parlement, et nous, les députés, avons trois rôles essentiels à jouer. Premièrement, appuyer de tout notre poids les gouvernements et la Commission dans les initiatives prises récemment. Deuxièmement, nous mettre dès maintenant au travail pour trouver les solutions qui nous permettront à moyen et à long terme de sortir de la crise et de favoriser un modèle de croissance véritablement dynamique au service de l'économie réelle. C'est là tout l'enjeu à la fois de la stratégie de l'UE 2020 et des objectifs prioritaires que nous assignerons aux Fonds structurels européens pour la période

Et donc ce qui condamne cette stratégie, c'est qu'elle n'est pas flexible, qu'elle ne s'adapte pas à la conjoncture. C'est le problème des stratégies.

Enfin, et c'est le plus important à mon sens, expliquer sur le terrain ce qui se passe au niveau européen et trouver l'assentiment de l'opinion publique. Les citoyens européens se sont réveillés le lundi 10 mai dans une nouvelle Europe. Cette métamorphose, ils ne l'ont pas actée. Personne ne peut déjà en mesurer les conséquences à long terme. Cette métamorphose ne saurait produire ses fruits si elle ne trouve pas ses racines démocratiques. Nous étions unis dans la diversité, aujourd'hui, nous devons être unis dans l'adversité.